Aber ich habe meine Meinung sehr verändert, und das haben Sie hoffentlich gemerkt.

Das ist eine große Veränderung im Vergleich zu früher. Das können Sie jetzt als genügend oder als nicht genügend betrachten.